Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en este debate deberíamos estar hablando sobre el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo para el presupuesto 2013, pero, lamentablemente, no es así. No ha habido acuerdo porque ni siquiera hemos empezado a debatir el tema. Todavía estamos esperando a que el Consejo decida pagar las facturas pendientes de 2012. Se lo ha dicho el Presidente Schulz y se lo ha dicho también el ponente del presupuesto 2013, el señor La Via. En el Parlamento tenemos una posición muy clara y lógica no podemos empezar a hablar del próximo presupuesto sin haber solucionado antes los problemas de este año.

Pero no solo les afecta a ellos. Los estudiantes de Europa no están seguros de si van a recibir o no las becas Erasmus. Los investigadores de empresas y universidades no saben si van a cobrar por los trabajos que han realizado. Y ¿por qué? Porque en el Consejo no se ponen de acuerdo para pagar, y esto es inaceptable. Por eso, no hemos podido avanzar en las negociaciones y, por eso, estamos ahora esperando a que la Comisión Europea presente una nueva propuesta. La Comisión sabe cuál es la posición del Parlamento, y esperamos que su propuesta vaya en nuestra línea. Creemos que en el presupuesto hay margen suficiente para destinar más recursos a algunos programas europeos. Creemos que hay que reforzar los programas de PYME, de investigación y de innovación en el Séptimo Programa Marco o los programas de formación y movilidad dirigidos a nuestros jóvenes. Ya lo hemos defendido en otros debates. En realidad, entre el Parlamento y el Consejo no hay tanta diferencia sobre nuestras prioridades y creo que podemos llegar a un acuerdo rápido y satisfactorio, pero donde veo más difícil el acuerdo es, una vez más, en el nivel de pagos. Si no queremos volver a tener programas paralizados, estudiantes preocupados por sus becas o regiones y ayuntamientos esperando a que les llegue el dinero prometido, la Comisión no puede reducir su propuesta. En todo caso, debería aumentarla, porque hoy ya sabemos que ni las facturas de noviembre ni las de diciembre se van a pagar en 2012 y que necesitaremos más dinero para 2013. Tras dos años de promesas y de obligaciones incumplidas, el Parlamento no puede aceptar, una vez más, una declaración conjunta en la que el Consejo se compromete a poner más dinero si hiciera falta. No volveremos a cometer el mismo error. Si estamos hoy ante la paralización presupuestaria es porque el Consejo no cumple sus obligaciones. Señor Mavroyiannis, espero que sean capaces de encontrar un acuerdo.